În realitate însă, cred că lupta a fost pierdută, cel puțin anul acesta. Situația drepturilor fundamentale în cadrul Uniunii Europene devine din ce în ce mai critică în loc să se amelioreze. Pe fondul crizei economice și financiare, în câteva state membre guvernele sunt cele care amplifică fenomenele de discriminare deportările, bazele de date pe criterii etnice pentru romi sunt fapte deja dovedite. Atâta timp cât Comisia nu poate garanta aplicarea drepturilor fundamentale în Uniune, imaginea sa de apărător al acestora va avea de suferit.

Doamnă vicepreședintă Reding, va investiga și ancheta Comisia și celelalte cazuri de discriminare semnalate în statele membre? Mai poate Comisia să ducă până la capăt cercetările, ținând cont de presiunile politice la care este supusă?